Je voudrais critiquer ici les États membres de l'Union européenne qui ont réduit leur contribution à l'aide humanitaire. Je voudrais critiquer ceux qui ont réduit leur contribution au fonds de l'alimentation géré par les Nations unies. Je voudrais critiquer ici les États membres qui ont réduit leur contribution servant à faire fonctionner le Haut Commissariat pour les réfugiés. Si on parle des origines, il faut aussi parler de ceux qui ont contribué à augmenter la masse des problèmes qui, en fait, poussent les malheureux de ce monde à venir en Europe.

Mais il est vrai que nous devons gérer l'afflux massif des réfugiés et nous sommes en train de le faire. La bonne réponse au problème de la migration ne consiste pas à construire des murs. Les réfugiés, parce que malheureux, trouveront toujours un moyen d'accès vers le territoire européen. toujours

Mais ceux qui construisent ces murs devraient au moins être attentifs au langage qui accompagne leur œuvre architecturale. Il ne faut pas oublier que les mots parlent à ceux qui les entendent.

Alors, ne mélangeons pas les catégories. Oui, il y a des réfugiés économiques. Est ce que vous ne le seriez pas si vous viviez dans les circonstances qui sont les

Europe. Mais ne parlons pas de ces malheureux comme s'il s'agissait de hordes barbares, de gangsters et de bandes organisées. Ce n'est pas le cas. Ce sont tous des malheureux.

réponse. J'ajoute pourquoi est ce que certains pensent pouvoir ériger des murs entre les pays membres de l'Union européenne?

l'Europe! Si tout le monde faisait ainsi, ce serait la fin de

fois ci. Le Conseil, la Commission et le Parlement peuvent en être

Ce n'est pas correct. Ne dites pas l'Europe, l'Europe,